Sie ist für uns ein wichtiges Instrument zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung.

Der Sachverhalt in Ihrem Skigebiet gehört zu einer Art von Projekten, bei der die Mitgliedstaaten längst entscheiden müssen, ob eine UVP überhaupt stattfinden soll. Die österreichische Rechtsvorschrift war in der Vergangenheit nicht wirklich befriedigend.

Nachdem wir die Petition erhalten hatten, haben wir als Kommission bei der Regierung in Österreich angefragt, wie sie bei diesem Projekt für die ordnungsgemäße Anwendung der Richtlinie Sorge getragen hat. Österreich antwortete, es habe keine UVP durchgeführt werden müssen, weil der Schwellenwert von 20 Hektar nicht erreicht worden sei. Es gab dann offizielle Zweifel unsererseits. Wir haben darauf hingewiesen, dass für die Festlegung der Flächengröße und damit für die Entscheidung über die Notwendigkeit einer UVP nicht nur das Gebiet in engerem Sinne, sondern eine Gesamtbetrachtung ausschlaggebend sei. Daraufhin hat Österreich sein UVP Gesetz das halte ich für die wesentliche Folge über den Einzelfall hinaus

Es entspricht jetzt nach unserer rechtlichen Auffassung in jeder Hinsicht den Erfordernissen der europäischen UVP Richtlinie. Die Entscheidung über die Notwendigkeit einer UVP ist jetzt bei der Erweiterung von Skigebieten insgesamt davon abhängig, wie groß die flächenmäßige Ausdehnung der Erweiterung ist und ob sie in einem Naturschutzgebiet liegt.

Eine Umgehung allein durch Unterteilung von Projekten, also in Tranchen, in Teilabschnitten, ist in Stufen nicht möglich. Wir legen auf die Gesamtbetrachtung der Auswirkungen auf die Natur großen Wert.

Er hat mehrfach klargestellt, dass die Ziele der UVP Richtlinie nicht durch eine Unterteilung von Projekten umgangen werden können.

Es geht um die Baumaßnahmen und die Einbindung in die Umgebung insgesamt. Also müssen auch Flächen in die Schwellenwertberechnung einbezogen werden, in denen direkt keine Baumaßnahmen stattfinden, die aber unbestreitbar Bestandteil des Projekts und Bestandteil der Auswirkungen des Projekts sind. Deswegen vertreten wir die Auffassung, dass im Skigebiet Mellau Damüls schon im Vorfeld der Erweiterung ein Screening hätte durchgeführt werden müssen, um festzustellen, ob für das Projekt eine UVP nötig ist. Diese Entscheidung hätte mit Begründung auch öffentlich gemacht werden müssen. Die österreichischen Behörden sind genau diesen Verpflichtungen nicht nachgekommen. Sie haben es versäumt, ein entsprechendes Screening, das nach unserer Ansicht vorgeschrieben war, durchzuführen. Das Projekt liegt in der Vergangenheit, beschlossen vor 5 Jahren, genehmigt vor 5 Jahren, der Bau ist bereits abgeschlossen. Wir haben deswegen von den Behörden in Wien weitere Einzelheiten über die Auswirkungen der Arbeiten angefordert, auch Erkundigungen eingezogen, ob Maßnahmen zur Folgenabschwächung erforderlich sind und jetzt noch in Betracht gezogen werden können.

Dann haben wir die Behörden in Österreich gebeten, uns zu bestätigen, dass bei künftigen Erweiterungen dieses oder aber anderer Skigebiete, die den Kriterien des österreichischen UVP Gesetzes in der alten Fassung entsprachen, zunächst ein Screening erfolgt, um in jedem Fall mit Screening festzuhalten, ob und dass eine

Er hat und wir haben die Absicht, einen neuen Text vorzulegen, der den Umweltschutz weiter stärkt, der namentlich die Bereiche Klimawandel, Energie und biologische Vielfalt berücksichtigt, der auch die aktuelle und wichtige Rechtsprechung des EuGH einbezieht und die bestehenden Verfahren soweit wie möglich harmonisiert und vereinfacht und auch Umgehungsmöglichkeiten noch klarer als bisher ausschließt. Der Kollege Potočnik ist an der Vorbereitung der Neufassung dieser Richtlinie und hat deswegen im letzten Jahr eine breit angelegte Konsultation der Öffentlichkeit und der relevanten Interessengruppen durchgeführt.

Die missbräuchliche Durchführung dieser Baumaßnahme hat im Grunde genommen etwas Gutes für die Zukunft, weil darauf aufbauend das europäische Recht klarer und nicht mehr so leicht umgehbar formuliert wird. Wir freuen uns, dass das UVP Gesetz in Österreich jetzt der Richtlinie entspricht. Die Kommission wird Maßnahmen treffen, damit sich die österreichischen Behörden mit den Umweltauswirkungen der bereits abgeschlossenen Arbeiten befassen, um so zu sichern, dass bei künftigen Erweiterungen des Skigebiets in der Region um Mellau Damüls die Anforderungen unserer Richtlinie vorschriftsmäßig angewandt werden.